Aujourd'hui débute le procès des prisonniers politiques catalans, on ne peut que faire le parallèle. Je tiens à m'insurger contre les entraves infligées aux journalistes par des membres des forces de l'ordre, les arrestations préventives massives et la violence organisée, qui est au diapason avec la dureté des politiques menées aujourd'hui. De plus, le gouvernement français fait adopter au parlement une loi liberticide qui établit un véritable contrôle administratif du droit de manifester. Cette escalade de la répression ne fait qu'attiser la violence, à tel point que les syndicats policiers eux mêmes déplorent ce choix délibéré de la confrontation. À question politique, solution politique, en répondant aux aspirations légitimes, sociales et démocratiques du peuple français comme des peuples européens. Dans l'immédiat, le Parti communiste a déposé une proposition de loi afin d'interdire l'usage des lanceurs de balles de défense dans le cadre du maintien de l'ordre.